Aj keď sa na rokovaní predstaviteľov členských krajín NATO v Lisabone riešili viaceré vážne témy bezpečnostných rizík súčasného sveta, niektoré závery a rozhodnutia svojím významom predsa len zanechávajú výraznejšiu stopu v súčasnom politickom svete. Nový opatrný pokus o spoluprácu NATO s Ruskom pri budovaní systému protiraketovej obrany v Európe totiž predstavuje takú zmenu v bezpečnostnej politike, ktorá naznačuje, že tak Spojené štáty americké, ako aj Európa môžu nájsť v Rusku nového silného partnera, ktorý si možno tiež uvedomuje, že najväčšou hrozbou pre pokojný a dôstojný život civilizovanej demokratickej spoločnosti sa stali teroristické zoskupenia a militantné režimy budované na extrémistických ideológiách. Vážená pani barónka Ashton, bolo by dobré, keby sme slová amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorý povedal, že vidí Rusko ako partnera, nie ako nepriateľa, dokázali efektívne premietnuť ako nový pozitívny impulz aj do sféry hospodárskej spolupráce.